Wat doet de internationale gemeenschap? En hoe kijken mensen die op de vlucht zijn naar die internationale gemeenschap? Bieden wij ze wel hoop? Ik ben niet voor ingrijpen, ik zeg wel dat het diplomatieke plan alle kansen moet hebben.